Hoffentlich haben die politischen Führer im Lande gemerkt, dass sie den Anschluss an Europa verlieren und sich nicht ständig in ethnisch motivierten Querelen verlieren sollten.

Wir brauchen auch die Einsetzung der nötigen Institutionen, die für das Verhandeln der Europäischen Union mit dem Lande notwendig sind.

Wir brauchen die Verstärkung des Umbaus des Erziehungswesens und wir brauchen auch das Ende der zwei Schulen unter einem Dach.